Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, c'era un libro che diceva Lassù gli ultimi, era il titolo di queste pagine dedicate alle popolazioni che ancora si ostinano ad abitare nelle zone alpine, un mondo culturale, paesaggistico, storico, che è incalcolabile per l'Europa e che è minacciato. Per quanto le Alpi appartengano a molti paesi, di fatto costituiscono per i loro abitanti una sorta di patria a parte, la patria delle persone di montagna. Questo vale per gli uomini con le loro specificità linguistiche e professionali vale anche per la gestione delle aree protette flora e fauna non conoscono confini. Chiedono una protezione uniforme a cominciare dai parchi nazionali, dalle aree riservate e contigue tra paesi confinanti.

Eppure, le Alpi addirittura conoscono un conflitto territoriale tra Italia e Francia per quanto riguarda la proprietà, per così dire, della vetta del Monte Bianco. Non è un problema soltanto simbolico, è un problema serio perché come la Protezione civile italiana ha denunciato chi, in caso di rovinosi deflussi a valle della vetta ha la responsabilità di intervenire? Io sulla vetta del Monte Bianco ho portato la bandiera europea, ma nel frattempo una vera soluzione ancora manca anche a questo conflitto. La strategia europea per le Alpi è un inizio di risposta più ambiziosa per dare una visione politica all'arco alpino e per essere un esempio per altre regioni di montagna, cominciando da alcuni punti essenziali, come l'uso integrato e transfrontaliero dei fondi europei, l'armonizzazione di alcuni servizi comuni per le popolazioni alpine, le possibilità di avere benefici diretti per lo sfruttamento delle fonti energetiche a favore

Sono volontario del soccorso di montagna, questo è un esempio di qualcosa che funziona, organizzato su basi nazionali distinte ma che, di fatto, è integrato e sempre pronto a un'azione comune. Potrebbe essere uno stimolo per la strategia per le Alpi coerenza nell'uso dei fondi, sviluppo ambientale sostenibile, adozione, ad esempio, di un codice di difesa di un patrimonio architettonico alpino che è in via di estinzione, integrazione con gli obiettivi di Europa 2020 rispetto ai quali le montagne hanno molto da offrire. Io non ho dubbi, per me è importante che la strategia si applichi alle Alpi, alle zone montane, altrimenti sarà un altro doppione e alle parole seguiranno pochi fatti. Certo, l'Europa è ricca di montagne, questa strategia può dare molti esempi anche per i Carpazi, per gli Appennini, per i Pirenei, per la Scozia, ovunque la montagna è una forza di tenacia che credo possa essere una delle parti migliori dell'anima europea.